El objetivo principal ha sido esa refundición para acabar con disposiciones contrarias a la legislación existente y, básicamente, el principal objetivo para nosotros ha sido la protección de la población en general eso es un paso muy positivo.